Ďakujem spravodajkyni za vynikajúcu správu. Vznik dobrovoľníckej humanitárnej pomoci má obrovský význam pre vnímanie Európy vo svete, ale najmä pre mladú generáciu Európanov.

No predovšetkým Európska únia dá tisícom mladých ľudí možnosť vidieť na vlastné oči skutočný nedostatok.

Ale tiež spoľahnúť sa na solidaritu, ak ochorieme, prídeme o prácu alebo nám staroba zabráni, aby sme sa mohli o seba sami postarať.